sinn í tíu mínútur þegar mér passar og ég hef ákveðið að gera það núna til þess að svara þeim spurningum sem fram hafa komið mér þykir vænt um það að formaður framsóknarflokksins skuli vera hér mættur vegna þess að hér er haldið fram af hálfu ýmissa ræðumanna ósannindum um það hvernig að þessum málum gagnvart alþjóðagjaldeyrissjóðnum hefur verið staðið ég vil nota tækifærið til að fara aðeins betur yfir þetta mál ef það hefur ekki dugað sem fór á milli mín og utanríkisráðherra með formönnum stjórnmálaflokkanna þegar við kynntum þeim þetta að morgni síðasta föstudags þá kom reyndar fram af okkar hálfu að það væri vaxtahækkun í spilunum en hvernig er þetta úr garði gert þetta er þannig að ríkisstjórnin og menn á hennar vegum hafa komist að tiltekinni niðurstöðu um efnahagsáætlun á grundvelli þess sem við höfum lagt fram um það hvernig eigi að bregðast við þeim vanda sem nú horfir við á grundvelli slíkrar efnahagsáætlunar er gjaldeyrissjóðurinn reiðubúinn að lána íslendingum ríflega tvo milljarða dollara frá þessu verður gengið formlega með bréfi af íslands hálfu á morgun ég tók það fram í upphafsræðu minn að þetta skjal yrði að sjálfsögðu birt um leið og hægt er en alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er stór og mikil alþjóðastofnun og innan veggja og dyra hans gilda ákveðnar leikreglur það er ekki þannig að hver og ein ríkisstjórn sem óskar eftir samstarfi við gjaldeyrissjóðinn geti þegar henni sjálfri hentar spilað út öllum upplýsingum um hvað aðilum hefur farið í milli þess vegna verðum við að taka tillit til þess að á vettvangi gjaldeyrissjóðsins er núna verið að leggja síðustu hönd á tiltekna skýrslu um þetta mál sem fara mun til aðildarríkjanna og lögð mun verða fyrir stjórn sjóðsins jafnskjótt og þessum formsatriðum er fullnægt innanhúss í alþjóðagjaldeyrissjóðnum þá munum við að sjálfsögðu birta þetta plagg því það er ekkert leyniplagg ekkert frekar en ýmislegt annað sem gert er í stjórnarráðinu og síðan birt þegar tímabært er og allar aðstæður

og seðlabankinn hefur núna séð ástæðu til að gera sérstaka athugasemd og um hana spurði háttvirtur formaður framsóknarflokksins

hafa farið vel yfir þetta atriði á þeim fundum sem fram fóru milli okkar sérfræðinga og þeirra milli okkar ráðherranna og sendinefndarinnar og í þessum viðræðum öllum var að sjálfsögðu fulltrúi seðlabankans það er á sérfræðingastiginu við gerum ráð fyrir því að á morgun fari þetta bréf héðan frá íslandi undirritað af hálfu ríkisstjórnarinnar og af hálfu seðlabankans er þetta þríhliða samstarf ríkisstjórnar seðlabanka og alþjóðagjaldeyrissjóðsins þó að sjálfsögðu séu það fyrst og fremst ríkisstjórnin og gjaldeyrissjóðurinn sem unnu þessa vinnu og komu að þessari niðurstöðu og seðlabankanum ber að sjálfsögðu að virða hana og það hefur komið fram að það mun bankinn gera ég hef látið það koma fram að

ekki langtíma aðgerð vonandi verður hún skammtíma aðgerð það má vel vera að háttvirtum þingmanni ögmundi jónassyni finnist það út í hött að gera sér vonir um það og að spekúlantarnir sem hann talar stundum um muni bregðast við og gera sínar ráðstafanir á grundvelli þess að þetta verði hugsanlega skammtíma aðgerð en ekki langtíma en hvað er verið að gera með þessari aðgerð ég fór yfir það í minni fyrri ræðu hér það er verið að sporna við fótum á gjaldeyrismarkaðnum það er verið að búa gjaldeyrismarkaðinn þannig úr garði að hann geti myndað nýtt alvöru gengi fyrir íslensku krónuna þannig að þar verði sú viðspyrna sem þarf að vera til að koma böndum á verðbólguna til þess að vextirnir geti lækkað á nýjan leik þetta er ekki flókið orsakasamhengi þetta skilja allir meðal annars þau samtök úti í bæ sem voru langt á undan ríkisstjórninni að krefjast þess að við færum í samstarf við alþjóðagjaldeyrissjóðinn þeir sem voru að biðja um þetta samstarf vissu vel hvað í því fólst bæði stjórnmálaflokkar og samtök aðila vinnumarkaðarins og fleiri það vissu það allir að það yrði að grípa í taumana á gjaldeyrismarkaðnum með því að sporna við með þeim hætti sem áhrifaríkastur væri samfylkingin líka auðvitað vissu allir þetta og sérstaklega þeir sem unnu að undirbúningi þessa skjals að það kynni að þurfa að grípa til vaxtahækkunar og við höfum ekkert afsalað okkur réttinum til að hækka eða lækka vexti en það er ekki hægt að tala um þetta sem ófrávíkjanlegt skilyrði af hálfu gjaldeyrissjóðsins það eru engin ófrávíkjanleg skilyrði í þessu samkomulagi þetta er samstarfsáætlun okkar og gjaldeyrissjóðsins um það hvernig eigi að koma okkur út úr þessum vanda og vinstri grænir er hér eini stjórnmálaflokkurinn sem hefur virkilega horn í síðu alþjóðagjaldeyrissjóðsins og telur að aðkoma hans að þessu sé til bölvunar við teljum það ekki sem sitjum í öðrum stjórnmálaflokkum hér á alþingi ég hef skilið það svo að minnsta kosti hinir stjórnarandstöðuflokkarnir auk stjórnarflokkanna teldu að þessi aðkoma sjóðsins væri frekar til að hjálpa okkur frekar til hins betra til góðs en ills frekar til góðs en ills nú eru fleiri lönd að leita til gjaldeyrissjóðsins það er rétt hjá háttvirtum þingmanni ögmundi jónassyni meðal annars ungverjaland sem er búið að vera í evrópusambandinu núna í ein fjögur eða fimm ár og þannig er komið núna málum þar vegna þess að efnahagsaðstæður hafa breyst mjög til hins verra að þeir telja líka rétt að leita til alþjóðagjaldeyrissjóðsins og við munum vera ábyggilega í góðu samstarfi við þá þeir hafa líka verið fórnarlömb hinnar alþjóðlegu fjármálakreppu eins og mörg önnur ný efnahagskerfi sem hafa verð að rísa úr öskustónni á undanförnum árum þó margt sé nú öðruvísi þar heldur en hér

en það er rangt að gefa sér það eins og háttvirtir þingmenn vinstri grænna gera og forustumenn þeirra að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sé að skipta sér af okkar málum til að koma illu til leiðar til að berja á almenningi til að refsa íslensku þjóðinni til þess að pína launþega eða eitthvað slíkt það er viðhorfið hjá háttvirtum þingmönnum að það geti aldrei neitt gott frá þessari stofnun komið og allt sem þaðan kemur sé til bölvunar því miður er þetta viðhorfið háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson það hefur margoft komið fram bæði í umræðunni um ísland og önnur lönd að allt

þetta vandamálatímabil tiltölulega hratt meðal annars vegna þess að við njótum aðstoðar gjaldeyrissjóðsins við erum að tala um tveggja ára prógramm með sjóðnum tveggja ára efnahagsáætlun sem mun vonandi leiða til þess að eftir átján mánuði eða tvö ár verðum við komin í gegnum það versta hagvöxtur farinn að ná sér á strik á nýjan leik og tekjur og kaupmáttur að hækka aftur

en til þess að þetta geti gengið upp þá þarf að teyga hér beiskan bikar í upphafi það er þessa vaxtahækkun sem hefur alveg ákveðinn tilgang og allir sem hafa hugsað þetta mál til enda skilja mætavel það kemur alveg glöggt fram

langt um líður en hitt er rétt og það hefur komið fram í blöðum og viðtölum meðal annars við rússneska ráðamenn að staðan er mjög breytt frá því að við byrjuðum fyrst að tala við þá staðan í rússlandi er gjörbreytt rússar hafa orðið fyrir þungu áfalli vegna gjaldeyriskreppunnar stórlækkað olíuverð núna kemur mjög illa við rússland þannig að þeirra staða er breytt og auðvitað er það líka breytt að okkar ástand er allt annað núna heldur en það var þegar við byrjuðum að tala við þá í sumar sem var að mínu frumkvæði þá voru aðstæður hér allt aðrar það getur vel verið að þeir líti núna það mál öðrum augum